Trotz Unterzeichnung der entsprechenden Konvention sind in diesem Dossier die Rechte für Menschen mit Mobilitätsbehinderungen nicht berücksichtigt worden. Ich stelle das an den Anfang meiner Stellungnahme zu diesem Bericht, weil ich es für das schwerwiegendste Defizit halte, dass wir hier immer die Einschränkung mit wenn möglich hinzugefügt haben.

Auch das hat man abgeschwächt, so dass z.

Mobilitätsbehinderte nicht einmal wissen oder herausfinden können, wo sie Assistenz und Hilfe finden, und so weiter und so fort. Es gibt noch weitere Defizite in dieser letzten Verhandlungsrunde, die mein Kollege Cancian wirklich mit Herzblut geführt hat dafür danke ich ihm.

Ein weiteres Element sind eben die schon angesprochenen 250 Kilometer. Ich fürchte ja, dass es bei den längeren Linien dann zu Stückelungen kommt, dass man eine ganze Linie von 500 Kilometern in zwei Teile schneidet, damit man ja nicht irgendwo in Gefahr gerät, Passagierrechte anwenden zu müssen. Das muss dann bei der Implementierung auch entsprechend berücksichtigt werden.

Sonst, meine Damen und Herren, ist uns hier wahrlich kein Meisterstück europäischer Gesetzgebung gelungen!